Domnule președinte, repet mulțumirile mele adresate colegilor pentru această colaborare foarte, foarte bună, doamnei președintă, pentru că a stat în permanență cu noi la negocieri. Doamnă comisar, trebuie să îmi exprim regretul privind declarația referitoare la Galileo nu era necesară, după părerea mea, pentru că rezolvasem subiectul în textul regulamentului. Sper ca această declarație să nu pună în umbră performanțele sistemului Galileo, care este un sistem extrem de important. Repet rugămintea mea aveți o responsabilitate foarte mare în ceea ce privește viitorul acestui regulament prin legislația secundară.